Die bestürzendste Feststellung des Rechnungshofs neben anderen in diesem dicken Bericht finde ich, was Sie gesagt haben, dass nämlich Ergebnisse was erreichen wir mit dem Geld dass diese Ergebnisse erst an dritter Stelle stehen, dass Geldausgeben das Wichtigste ist, und, Frau Kommissarin, wenn Sie es schaffen, dagegen anzugehen, dann sind Sie meine Heldin! Aber ich fürchte, dass es gerade so weitergeht wie bisher, denn das andere habe ich jetzt schon zehnmal gehört, dass nämlich auch mit dem nächsten MFR dann alles anders wird. Warum wissen wir nicht, was wir mit dem europäischen Geld erreicht haben, welche Ergebnisse wir haben? Jugendarbeitslosigkeit Was haben wir erreicht bei der Bekämpfung? Roma, Integration Was haben wir erreicht? Stattdessen schlagen wir uns weil wir so wenig über Ergebnisse reden können mit Fehlerraten herum Das ist aber auch wichtig, weil es uns zeigt, wie Verwaltung arbeitet.

Haben wir es da mit einem inhärenten Interessenkonflikt zu tun? Da haben Sie richtig etwas zu schaffen, Frau Kommissarin! Und ich habe auch noch ein paar andere Fragen. Finanzinstrumente Warum erreichen nur 47 der Mittel die Endbegünstigten? Und dann der Zustand der Betrugsbekämpfung Das ist schon bedauerlich, wenn dieses Amt seinen ersten Arbeitsauftrag in der Bekämpfung der Aufsicht sieht statt in den Ergebnissen. Und das ist bald auch Ihr Problem, denn da läuft die Schonfrist auch ab. Ich möchte den dritten Punkt noch ansprechen, nämlich falsche Angaben der Behörden in den Mitgliedstaaten. Wir sehen in den jährlichen Tätigkeitsberichten der Generaldirektoren umfangreiche Korrekturen durch die Kommission, und deswegen stellt sich doch die Frage, ob wir wie in der Eurozone auch Sanktionen brauchen für falsches Reporting, für falsche Berichterstattung der Mitgliedstaaten.